Decyzję w tej sprawie podejmiemy w najbliższym czasie.

Zmieniły się relacje w Unii, ale ja bym proponował, żeby nie ciągnąć tej dyskusji, bo sprawa będzie w najbliższym czasie wyjaśniona.